Aujourd'hui, pour notre Parlement, il s'agit d'envoyer un message positif et fort, rappelant qu'en ces temps de crise, nos efforts et nos investissements économiques doivent être utilisés de façon intelligente et responsable. Il nous faut en faire un nouvel outil pour nous permettre de réduire les pressions exercées sur notre environnement, un nouvel outil pour faire face à une situation que personne ne nie. L'Europe est un des territoires mondiaux les plus artificialisés, qui connaît le plus fort taux de fragmentation de ses habitats naturels, dégradation et perte de la biodiversité du fait des activités humaines.

C'est dans ce contexte qu'il nous faut mobiliser les synergies pour passer du gris au vert, pour atteindre les objectifs que l'Union européenne s'est fixés en matière de lutte contre le dérèglement climatique et la perte de la biodiversité ou, encore, pour assurer la qualité de l'eau et la prévention des risques.

d'aéroports, de contournements routiers et de digues en béton aux ceintures vertes urbaines, aux bandes enherbées agricoles, aux toitures végétalisées, aux zones humides préservées une politique européenne pour une trame verte européenne. Un nouvel outil les infrastructures vertes bénéficiant d'un transfert de financement européen, pour mettre fin aux financements néfastes à la biodiversité, pour inverser la tendance, en favorisant des solutions durables, créatrices d'emplois et offrant de nombreux avantages pour l'économie et l'environnement.

Vous pouvez compter sur tout notre soutien.